Wir haben vor kurzem den Friedensnobelpreis bekommen, und das nicht nur für die Leistungen der Vergangenheit, sondern so wie ich ihn verstehe vor allem auch als Herausforderung und Aufforderung, die Zukunft Europas friedlich zu gestalten.

Und in Ihrem Laden, in der Kommission, haben Sie Antworten auf diese Fragen.

Investitionen in den Gesundheitsbereich, Investitionen in die menschliche Gesundheit sind Investitionen in die Arbeitskraft, sind daher auch Investitionen in die Wirtschaft, Investitionen in den sozialen Zusammenhalt. Das aber, was Sie tagtäglich tun, ist genau das Gegenteil von dem, was in diesem Papier so gut und zukunftsweisend beschrieben ist. Sie fordern die Mitgliedstaaten auf, hier radikal im Gesundheits und Sozialbereich zu kürzen, mit dem Rasenmäher drüber zu fahren, anstatt durch wirkliche Programme dazu anzuregen, in die Gesundheit, in die Arbeitskraft der Menschen und in den sozialen Zusammenhalt zu investieren.